Monsieur le Président, c'est vrai, Monsieur le Ministre, qu'il est difficile pour le Nigeria d'imaginer un pareil contraste, un cocktail très explosif de tensions. On a, d'une part, une pauvreté qui reste extrême du peuple, en particulier du nord, et, d'autre part, des richesses pétrolières immenses, qui sont exploitées par des compagnies qui n'hésitent pas à polluer les eaux du Niger.

Il y a des troubles sociaux sur fond de pauvreté, mais vous avez parlé c'est vrai d'un début d'émergence d'une démocratie, de prise en charge par les Nigérians de leur propre destin. Malgré tout, la violence reste leur lot quotidien. Le paradoxe de tout cela, c'est de voir effectivement le rôle et vous l'avez bien décrit que le Nigeria joue au niveau international et au niveau africain, en Afrique de l'Ouest en particulier.

Il est engagé dans de nombreuses opérations de maintien de la paix et de l'ONU en Afrique.

Nous demandons d'exiger des compagnies pétrolières de la transparence, le respect de l'environnement et la dépollution des dommages causés à l'environnement. Il y a des rapports entiers d'Amnesty International sur la question. Nous avons demandé d'abolir la loi qui criminalise l'homosexualité, puis, je le dis avec force c'est une priorité de mon groupe de relâcher les syndicalistes prisonniers et, enfin, de veiller à une distribution plus équitable des richesses et à la tolérance religieuse, l'intolérance restant le terreau du terrorisme.